Bene, io ho criticato il fatto che viene indicata da questa Presidenza o comunque nelle campagne elettorali una certa discontinuità rispetto al passato o comunque una nuova generazione. A me non sembra che Juncker sia appunto l'espressione di un cambiamento o di una nuova generazione.